Hvala lepa. Gospod premier, jaz vas imam za pametnega človeka, zato me nekako, ni, ni jasno, kako ste lahko nasedli določenim koalicijskim, bi rekel, poslancem, ki so, ki zahtevajo spremembo mednarodne pogodbe. Jaz tudi ne razumem, kako, da vam vaša vlada in vaši tako imenovani strokovnjaki v na, na pravnem področju, še posebej tisti, ki so nekoč v letih devetnajststo štiriindevetdeset do devetnajststo šestindevetdeset v Šentjurju novačili za Network, ki je klasičen piramidalni sistem, danes govorijo pa o, čistosti in čistunstvu. Kako vam ti ljudje niso govorili, da je spreminjanje termina iz besede vrnitev v priključitev Primorske matični domovini, da je pravzaprav kršenje mednarodne pogodbe. Mednarodna pogodba, ki to določa, vrnitev, je bila podpisana v Parizu desetega februarja devetnajststo sedeminštirideset, in sicer v prvem, prvem delu, ki govori o teritorialnih uredbah, oddelek ena in potem v oddelku štiri, v členu enajst točno piše, da je bila Primorska vrnjena Jugoslaviji. To so Dokumenti o spolnoj politici SFRJ, leto tisoč devetsto sedeminštirideset, prva knjiga . Ne vem, verjetno ti naši slavni pravniki, ki so se nekoč ukvarjali z, z Networkom, ne poznajo te knjige. Bi bilo smiselno, da bi si jo prebrali in videli, in, če že govorijo o terminu oziroma o rekli "Pacta sunt servanda", da naj to upoštevajo. Zakaj ne upoštevajo tega takrat, kadar gre za interese Slovenije, zakaj pa, kadar je kaj drugega slabega za Slovenijo, se pa sklicujejo na te zadeve. Povedati moram, da to, kar hočejo narediti zdaj koalicijski poslanci, in kar je še huje, vlada podpira ta, ta zločinski akt. To spominja na anšlus, ki ga je naredil Hitler leta osemintrideset, ko je priključil, ko je priključil Avstrijo, in ko je bilo vojne konec , je Avstrija lahko šla nazaj v svojo teritorialno enoto. Če bi napisal, mislim, ne razumem tega, kako naši pravniki, tako imenovani pravniki, ne razumejo tega, da Italijani zelo dobro delajo in da v tem primeru bodo lahko Italijani čez čas zahtevali tisto , kar je bilo priključeno Jugoslaviji nazaj. Zato vas sprašujem, ali boste vi ...